Okej, meni so bolj všeč serije, ampak, se pravi, nazadnje mi je bil po mojem najboljši najbolj všeč mi je bil film V for Vendetta. A zakaj? Pa ne vem, tako, napet je pa poln, teh preobratov je. Pa ja, pač ja, to. na kratko opišite zgodbo, Se pravi, nekako se dogaja to v Angliji v prihodnosti in je v bistvu taka zelo, zelo država je taka, ni demokratična, je v bistvu taka diktatura. In je pa tudi tam eden izmed zamaskirancev, ki ima pa to zelo znano danes masko od Guya Fawkesa, in je, in si samemu sebi prav V in se pač bori proti tej državi, ke se je v preteklosti se ji je tudi tako zelo ponesrečil en eksperiment, ta, katerega žrtev je on, in, zato ima nadnaravno moč. In v bistvu, ja, se bori proti, se bori pač proti diktaturi in ja, za svobodo. Izletniški kraj, ke mi je všeč. ne vem Kukljica na otoku Ugljan na Hrvaškem. Otok blizu Zagra, Zadra. zakaj? pa ne vem, z družino smo se veliko, smo zmeraj hodili na različne, kraje in tam je bil pa eden izmed redkih krajev, ke smo se pač večkrat ustavili. Je pa tako, je pa tako dobro pač pa ne vem, dobro je za kopati se, pa ja, to ja. Glavnih znamenitosti tega kraja se ne spomnim, ker me tam ni bilo že par let pa tudi bil sem zelo majhen, ampak mi je bilo všeč zaradi drugih stvari, kakor zaradi samih znamenitosti. Se pravi, z avtocesto se, z avtocesto se pripelješ tako do Zadra in tam greš potem na trajekt. Na trajektu, pač vožnja s trajektom od Zadra do otoka Ugljan traja kakšnih petindvajset minut. potem pa na otoku se pristane na kraju, ke se mu reče Preko, od potem je pa še ene, kakšnih petnajst minut vožnje od, kraja preko do otoka do, do, ne do otoka, ampak do kraja Kukljica. Če sem iskren, mi noben poklic ni všeč trenutno. Če bi mogel izbrati kakšen pač sam, zelo me zanima zgodovina, tako da ne vem, mogoče profesor zgodovine, ke poučuje otroke o zgodovini in potem skrbi, da se ne ponavljajo na primer, posredno potem skrbi, da se ne ne ponavljajo napake in, iz preteklosti in zelo posredno potem skrbi za boljši svet. Makaroni s tunino omako. Je zelo preprost za narediti in, je super občutek, ke lahko sam narediš in pa dobrega okusa je. torej, nastavimo vodo za makarone, toplo, in jo, prižgemo tudi štedilnik in pač začnemo s tem, da, segrevanjem vode. ja, in obenem pa tudi za omako pa pripravimo, ta voda je za makarone, za omako pripravimo, za omako se, za omako narežemo čebulo, ke in jo začnemo pražiti. Potem pozneje pa dodamo tunino iz, največkrat iz konzerve, lahko tudi nasekljan paradižnik, lahko pa samo paradižnikov koncentrat in to malo zmešamo. potem za makarone pa počakamo, da voda zavre, jo posolimo, in, potem na embalaži od makaronov pogledamo, kako dolgo, se naj bi kuhalo, in, ja, in toliko časa jih pol kuhamo. Na koncu si pa lahko, zraven še naribamo parmezan. knjiga, ko mi je bila zelo všeč, je, knjiga V Elvisovi sobi, katere avtorja se zdajle žal ne spomnim, je pa slovenska knjiga in je po mojem mnenju najboljša slovenska knjiga, kar sem jo prebral. In, ja, mislim, da je zelo taka dobra zgodba o odraščanju v, v osemdesetih letih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko, do propada Jugoslavije, je odraščanje slovenskega otroka do, od na primer Titove smrti do propada Jugoslavije in, osamosvojitvene vojne in bi jo po mojem mnenju, morali, zato mi je všeč, ker bi jo po mojem mnenju mogli prebrati, da bi boljše razumeli na primer generacijo naših staršev, če ja, tako. torej gre se, kot sem že rekel, za, gre se za odraščanje otroka, ke se je rodil nekje približno okrog leta tisoč devetsto sedemdeset in, v Sloveniji, je ime mu Jan, je v prvi osebi pripovedovana knjiga. In v bistvu, odrašča se pravi skozi osemdeseta in devetdeseta no, in ja, do devetdesetih let, ke je se Slovenija osamosvoji izpod Jugoslavije. In v bistvu, skozi njegove oči spremljamo te pomembnejše dogodke, na primer Titovo smrt, pa potem, ke se začnejo zadeve v Jugoslaviji krhati. In je pa zelo dobro spisan po mojem mnenju, zato ker starejši, kot je, bolj težaven je položaj v Jugoslaviji. In zato tudi knjiga vedno bolj temačna postaja in je pa, zato je po mojem odlična. v v, v spominu mi je ostala naravna nesreča, mislim, da je bil neki potres v Čilu najbolj ostala mi je v spominu potres v Čilu pred kakimi desetimi leti, bil sem še v osnovni šoli, ker, ja, je takrat zasulo, tudi rudnik in so tam ostali rudarji, ampak jim jih je uspelo, jih je uspelo oblastem rešiti. Ampak, ja, torej in to se mi je ostalo za spomin predvsem zaradi mladosti, ker sem bil ravno takrat star kakšnih osem in se mi je in se mi je zato ostalo, zato ker je ena prvih, ki sem jih tako spremljal, da sem se jih zavedal. Torej, jaz z uporabo orodja nimam veliko izkušenj, ampak se mi zdijo najbolj uporabne škarje, ker sem jih tudi, ko sem bil mlad, sem jih največ v osnovni šoli uporabljal in sem v bistvu z njimi največ delal. Od letnih časov mi je najbolj všeč poletje, ker sem samo zelo rad, zunaj in, so takrat po mojem mnenju idealne temperature za zunanje dejavnosti, pa tudi manj dežja je. Slabe plati tega letnega časa so, da je, včasih je pa pač preveč vroče za katerokoli dejavnost. Se lahko segreje tudi do petintrideset stopinj in več. hobi, ki mi je najbolj všeč, je igranje nogometa, zato ker imam občutek, da delam nekaj koristnega za sebe, ke ga opravljam, pa zabaven mi je. slabe plati tega hobija so, lahko poškodbe, na primer, sam sem si pri, igranju nogometa zlomil nogo. od domačih živali, nisem imel še doma, nisem imel domačih živali in nimam veliko izkušenj s tem, ampak pes, ker se mi zdi, da je zvest. Ja, za to domačo žival je treba poskrbeti kot za vsako domačo žival. Na primer jo nahraniti in, to. Pa tudi jo je pa treba več sprehajati kot najbrž kakšno mačko. ljudje imajo večinoma danes centralno ogrevanje, nekateri pa še vedno, kurijo na drva. Dragi x, y, vabim te mojo rojstnodnevno zabavo, ki bo potekala takrat in takrat ob takrat in takrat. s seboj prinesi športne copate in veliko dobre volje. Lep pozdrav. Podpis. Dragi Lenart, vse najboljše za tvoj devetdeseti rojstni dan. Veliko zdravja in sreče ti želi tvoj Urban.